10 Na szczęście okazuje się, że nie są to kwestie najważniejsze. To, co jest kluczowe i co łączy Parlament z Komisją, to przede wszystkim zgoda, na przykład, na zwiększenie nakładów na obronność, na bezpieczeństwo utrzymania polityki spójności polityki niezwykle ważnej, bo obejmującej samorządy terytorialne różnych szczebli, jak również na utrzymanie tak ważnych programów jak Erasmus. To oczywiście szczegół w wielkim budżecie Unii Europejskiej, natomiast z punktu widzenia młodego pokolenia bardzo istotne jest, że stawiamy na edukację, na innowacje, na kreatywność.